Madame la Présidente, l'intelligence artificielle est une chance à saisir car elle va améliorer l'efficacité de la plupart des activités humaines. Elle est aussi une formidable source d'emplois et de développement économique, notamment pour les start up et les petites et moyennes entreprises. Il faut toutefois être vigilant, car elle peut également constituer un danger.

Globalement, ces trois rapports ont atteint leur objectif en exigeant que l'intelligence artificielle reste toujours sous contrôle humain pour en éviter les éventuelles dérives les plus liberticides. J'approuve particulièrement le rapport Voss, qui a le mérite d'éviter toute centralisation excessive en demandant de confier les dommages causés par l'intelligence artificielle aux régimes nationaux de responsabilité civile pour faute. Ce n'est, à juste titre, que pour les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque qu'il préconise un nouveau régime de responsabilité reposant sur l'obligation faite à leur déployeur de souscrire une assurance responsabilité civile, afin de garantir à leurs victimes d'obtenir une indemnisation. Tout n'est cependant pas parfait et je déplore notamment que certains rapports persistent à envisager la création d'une nouvelle agence européenne dédiée à l'intelligence artificielle. De mon point de vue, il y a déjà trop d'agences. Je regrette aussi que le rapport García Del Blanco envisage d'utiliser l'intelligence artificielle pour censurer les discours de haine et les fausses informations ce sont des incriminations trop floues qui ouvriront la voie à des abus à l'encontre de la liberté d'expression. Il faudrait les préciser, en dégageant par exemple l'infraction d'incitation au terrorisme islamiste. Enfin, en ce qui concerne le rapport Wölken sur les services numériques, j'approuve ses principales orientations, notamment l'idée que la légalité des contenus générés par leurs utilisateurs doit être déterminée par une autorité judiciaire nationale et non par une entité commerciale privée. J'approuve aussi le principe du respect de la liberté d'expression des utilisateurs des plateformes, ainsi que la volonté de lutter contre les formes de publicité ciblée les plus intrusives.